Preto považujem za správne, že sa aj Európsky parlament zaoberá možnosťou zavedenia nových účinných opatrení na zníženie rizík cestnej dopravy. Popri úsilí o harmonizáciu dopravného značenia dopravných predpisov by sme sa mali viac zamerať aj na budovanie bezpečnej cestnej infraštruktúry.

Ďalej by sme mali pokračovať aj v zlepšovaní pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel a využívať najnovšie poznatky na zmierňovanie následkov dopravných kolízií.